Señor Comisario, lamento la ausencia del Consejo en este debate de hoy.

Primera la Unión Europea tiene que acompañar y favorecer los procesos de cambio democrático. En el pasado, la preocupación por la estabilidad fue utilizada por las autoridades vecinas para justificar su inmovilismo. Segunda idea deseo la prosperidad económica de los vecinos del sur requiere muchas reformas, inversiones, ayuda económica y financiera y también comercio, no sólo con el norte, sino también comercio sur sur, actualmente inexistente. Me preocupa la línea de la Comisión y de la Alta Representante lean su artículo del New York Times del 18 de marzo que parece aconsejar la especialización de estos países en una agricultura exportadora hacia los mercados europeos. Discrepo. El Comisario Füle lo sabe bien, aunque parece mover la cabeza. Estos países necesitan economías y agriculturas diversificadas. Repito diversificadas. Que atiendan, también, a sus necesidades alimentarias internas y no se limiten a unos pocos productos de exportación, que causan, además, inquietud en los agricultores europeos. Por consiguiente, en este tema sentido común y prudencia. Tercera idea tenemos que revitalizar la Unión por el Mediterráneo y sus proyectos, que pueden contribuir a la modernización económica de los países mediterráneos. Desgraciadamente, la UPM sigue bloqueada y hay un vacío en su Secretaría General, y no puede seguir secuestrada por la falta de avances entre Israel y Palestina.